On commence à le voir au Liban. On peut imaginer ce qui se passerait si jamais il y avait une quelconque riposte au niveau de l'Iran. On sent très bien qu'on est à un moment où un choix doit être fait. Je ne vous demande pas d'y répondre, mais c'est vrai que, pour nous, c'est la question majeure aujourd'hui. Nous sommes allés à Washington vendredi j'étais au Département d'État et tout le monde me parlait de l'après.

Moi, je croyais qu'on était encore en plein dedans.

on est tous en train de préparer l'après transition parce que, là, on a les mains libres.

Je ne vous demande pas une réponse que vous ne pourrez pas donner, mais je vous demande peut être une chose et c'est la dernière, Madame Ashton.

Vous avez parlé de vos conversations, de votre dialogue avec l'Iran. Je sais que vous mettez beaucoup de poids sur la question du Liban, mais peut être que le fait de limiter le risque de contagion serait déjà une réponse très concrète à ce qui nous inquiète terriblement aujourd'hui et ce qui nous désespère, d'ailleurs.